Io credo che l'unica riforma, per quanto riguarda la zona euro, che vale la pena discutere sia lo smantellamento di Maastricht. Maastricht, quello che è venuto dopo e quello che è stato fatto in preparazione di questo trattato e dell'Unione economica e monetaria europea, oggi rappresentano il problema principale non solo per gli Stati del Sud ma per tutta l'Europa. L'euro e l'Unione economica e monetaria, per loro natura e per loro architettura, alimentano le divergenze non solo tra gli Stati membri ma anche all'interno delle varie classi sociali degli Stati membri. La riprova l'abbiamo dalle votazioni in vari paesi è quello che è successo in Germania, dove la popolazione più povera e più sconfitta da queste politiche della Germania dell'Est ha votato per partiti considerati estremisti. Io credo che sia arrivato il momento di sederci attorno a un tavolo e pensare a come smantellare questa moneta unica, che non funziona, e a far ripartire l'Europa su un percorso di crescita e di sviluppo omogeneo e in cooperazione tra Stati sovrani.